Signor Presidente, onorevoli colleghi, io credo che oggi si tratti di collocarsi, come recita il titolo di un bellissimo libro di Elena Gianini Belotti, dalla parte delle bambine. Penso che la discussione che abbiamo fatto nella scorsa plenaria, chiedendo con forza la ratifica della Convenzione di Istanbul in tutta l'Unione europea, da parte di tutti gli Stati membri, ci dia uno strumento e un'indicazione importante proprio perché riconosce la violenza sulle donne in molteplici declinazioni, compresa la violenza contro le bambine.